Podobnie jak w zeszłym roku czekają nas trudne negocjacje budżetu na 2012 rok. Chciałabym bardzo podkreślić kilka elementów w stanowisku Parlamentu, które uważam za bardzo istotne i które w dużej części są kontynuacją tego, o co Parlament Europejski apelował już w zeszłym roku. Chciałabym zwrócić tu uwagę konkretnie na poprawki, które zwiększają finansowanie programu kształcenia się przez całe życie, programu Młodzież w działaniu i całego cyklu programów związanych z siódmym programem ramowym dotyczącym badań i innowacyjności. Chciałabym bardzo, aby Rada z uwagą spojrzała na te poprawki i przychylnie spojrzała na cele, które Parlament sobie stawia, by budżet na przyszły rok szczególnie zwrócił uwagę na kwestie związane z innowacyjnością gospodarki, z możliwościami i szansami dla młodych ludzi, szczególnie w sytuacji, w której tak palącym problemem jest bezrobocie wśród młodzieży i ciągły brak odpowiednich umiejętności po to, by odnaleźć się na rynku pracy. Wiemy oczywiście, że to, co budżet europejski i polityki europejskie proponują w tym obszarze nie jest wystarczające, ale uważam, że jest to bardzo ważny sygnał wskazujący kierunek, w którym Unia Europejska powinna zmierzać ten związany ze wspieraniem wzrostu i zatrudnienia. Cieszy mnie także podwyższenie płatności na politykę spójności, które proponuje Komisja.